Der EU Afrika Gipfel in Valletta war ein schwieriges Treffen in einer schwierigen Zeit. Es muss uns aber allen klar sein Das war hier der Startpunkt eines längeren Prozesses so Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich füge kritisch hinzu eines Prozesses, den Sie alle viel zu spät begonnen haben. Wir verarzten in der aktuellen Flüchtlingskrise Symptome, deren Ursachen über Jahrzehnte gewachsen sind. Wir haben viel zu oft mit europäischem Maß gemessen und gemeint, Lösungen für Afrika müssten made in Europe sein ein grober Fehler. Europas Partnerschaft mit Afrika muss auf den Prüfstand. Wir brauchen neue Ansätze ein Miteinander auf Augenhöhe, keinen vernichtenden Braindrain. Wir brauchen echte Förderungen Gemeinschaftsangebote wie Gesundheit, Bildung, Katastrophenschutz, Infrastruktur, Strom und Trinkwassergarantie.